Sie haben jetzt vom bürokratischen Aufwand gesprochen. Was glauben Sie aber, was dieser zusätzliche bürokratische Aufwand an zusätzlichen Risiken bergen würde, dass Daten, die ja eigentlich vertraulich sein sollten, gerade im Ermittlungsbereich dann entsprechend nach draußen dringen und zu vollkommen unnötigen Vorverurteilungen führen?